Seveda je Nova Slovenija s temi amandmaji skušala pač narediti tisto, kar je lahko naredila, ker ni vseh členov zakona, pač nismo mogli povsod dati amandmaje, ampak samo na te člene. Vsekakor smo pa s tem temi amandmaji želeli povedati, da se ne strinjamo s takšnim načinom reševanja problemov. Če še eno leto časa za uveljavitev tega zakona oziroma za ta informativni izračun, potem ne morem verjeti, da v tem času ne bi mogli pripraviti ustreznega programa. Torej, prehitro osmo obupali. Dejstvo pa je, da smo prav na področju prejemanja teh prejemkov iz javnih sredstev stvari tako zakomplicirali, da se več ljudje ne spoznajo. Državljani že tako imajo probleme, ker vsak dan se s tem ne ukvarjajo, vidimo pa tudi, koliko problemov je na centrih za socialno delo. Ne nazadnje nas to že več let opozarja Varuh za človekove pravice. Tudi posebno sejo smo imeli na to temo, ker ministrstvo z dveletnimi zaostanki rešuje pritožbe oziroma jih obravnava na drugi stopnji. Torej, tako odrekamo pravico našim državljanom, da dobijo odgovore v zakonitem roku, hkrati pa ugotavljamo, da med tem času že doštudirajo, končajo šole oziroma ne morejo zaprositi za nadaljnje štipendije, ker še niso dobili odgovora na svojo prejšnjo pritožbo. In zdaj, ko smo sprejemali ta zakon, torej v prejšnjem sklicu, nas je ministrica prepričevala, kako bo to dobro, da bo to veliko lažje za uporabnike. Mi smo sicer že takrat ugovarjali, da bo stvar zakomplicirana, pa na koncu vseeno vsi skupaj želimo, da bi bila uporaba lažja, bolj pregledna za uporabnike, zato smo večinsko vendarle tudi zakon podprli v upanju, da bo res prinašal prinesel to, kar je bilo obljubljeno. Sedaj pa ugotavljamo, da bo ministrstvo obupalo. Verjamem, da se je nakopičilo toliko problemov, da sedanja ekipa težko rešuje vse nakopičene probleme in zato je morda še najlaže nekaj preložiti ali pa odložiti. Glede na vse to, kako smo stvari zakomplicirali pri prejemanju teh prejemkov, pa se mi zdi nujno potrebno, da pa vendarle takšno informacijo, da se izračuna, da ta postopek postane avtomatiziran. Kajti, tudi na ta način bodo centri imeli manj dela, državljani pa bodo bolje informirali. In res bi bilo še najbolje, da bi zakon v celoti zavrnili in se stvari lotili na novo. In sama bi takoj podprla zakon, ki bi predvideval poenostavitve postopkov.